Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować koleżankom i kolegom posłom, a w szczególności naszej koleżance Heidi Hautali, którzy od wielu miesięcy w ramach specjalnego zespołu pracują nad kwestiami dotyczącymi prawa administracyjnego.

Jest to oczywiście projekt nowatorski, a zatem nie dziwi, że niektóre instytucje unijne podchodzą do niego z dużą rezerwą, w tym także Komisja Europejska. Ale uważam, że czasami trzeba położyć na stole coś bardzo nowego, bardzo inspirującego, aby można było osiągnąć cel. A tym celem jest udostępnienie, zarówno obywatelom, jak i biznesmenom, ale także organom administracji unijnej kompleksowego i horyzontalnego sposobu działania w ramach postępowania administracyjnego. Z jednej strony zatem obywatele i przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze swoich praw i dochodzić ich przed sądami unijnymi, z drugiej strony administracja będzie mogła korzystać z jasnego i jednolitego zespołu